Meine Bitte ist, beurteilen Sie kein Kernkraftwerk, bevor die Stresstests durchgeführt sind und auch mich und meine Arbeit nicht jetzt, sondern danach.

Wir haben hart verhandelt. Der erste Entwurf hat meinen Erwartungen nicht genügt, und das, was dann unterschrieben worden ist, erfüllt weitgehend die Erwartungen der Bürger in ihrer berechtigten Sorge um ein hohes Maß an europäischer Sicherheit. Nur nochmals, Herr Kollege Turmes Hätte ich diesen weiterentwickelten, meines Erachtens guten Entwurf der Prüfkriterien nicht unterschrieben, hätten wir jetzt gar nichts. Ich sage es so Mehr ist der Spatz in der Hand als die Taube tot auf dem Dach.

Zum Teil finden hier Stellvertreterwortmeldungen statt, die im Grunde genommen leider zeigen, wie wenig erfolgreich diese Vertreter bisher in ihrer eigenen Partei in ihrem Heimatland auf ihrem Weg zu ihrem Ziel gewesen sind.

Dass wir jetzt erstmals durch unabhängige Teams die nationale Atomaufsicht kontrollieren, dass eine Kontrolle der Kontrolleure stattfindet, ist meiner Ansicht nach ein historischer Fortschritt im Interesse einer gemeinsamen europäischen Sicherheit für unsere Bürger. Lieber Herr Turmes, ein Flugzeugabsturz ist Gegenstand des Stresstests.

Ich habe ab der ersten Begegnung im Ausschuss immer betont, dass der Stresstest freiwillig ist. Aber wir haben erreicht, dass jeder Mitgliedstaat mitmacht. Alle 14 Mitgliedstaaten sind freiwillig dabei, ein großer Erfolg auch für das Europäische Parlament. Was passiert am

ist? Ich glaube, das wird eher wenig wahrscheinlich sein. Deswegen bin ich Realist und sage, ich mache aus dem Vertrag, den wir haben, das Beste, was geht. Dann die Frage der Unabhängigkeit der Prüfung. Peer review der dritte Abschnitt, die hauptsächliche Prüfung findet mit sieben Mitgliedern eines Teams statt, findet mit Teammitgliedern statt, die von außerhalb kommen, und auch aus Drittstaaten sind Experten ausdrücklich erlaubt, hinzu kommt die Teilnahme der Kommission. Bitte gehen Sie davon aus, dass ich darauf achten werde, dass die Beamten der Kommission

Deswegen nehme ich meine Beamten hier in diesem Prozess ausdrücklich in Schutz. Dann die Frage Belarus und Russland. In der Tat, unsere Autorität, Ihre als Parlament, unsere als Kommission, ist in Minsk leider sehr eingeschränkt. Das haben wir zu akzeptieren.

bringen. Aber im Augenblick muss man einfach akzeptieren, dass in Minsk eine Regierung ohne Konzept, ohne Transparenz, ohne Demokratie und ohne Sicherheitsgefühl am Ruder ist. Deswegen kann man hier nur appellieren. Mehr können wir nicht tun. Mit Russland haben wir eine weit bessere Partnerschaft. Und das Thema der Sicherheitstests für Kernkraftwerke wird in den Gesprächen mit den russischen Partnern in den nächsten Wochen eine zentrale Rolle einnehmen. Es wurde nach Kaliningrad